Ja, Freihandel kann Wohlstand schaffen.

Ich stehe diesem Abkommen daher sehr kritisch gegenüber, gerade weil uns ja auch noch die Verhandlungen zur TTIP in den Knochen sitzen.

Es sind mehrere Faktoren, die wir hier in diesem Freihandelsabkommen hinterfragen sollten.

Dementsprechend kritisch ist auch die Meinung der Landwirtschaft in ganz Europa und besonders auch in Österreich zu diesem Abkommen mit den Mercosur Staaten.

Die Marktkrise in Europa stimmt mich da besonders kritisch.